Ale musimy wyciągać wnioski i wnioski musi wyciągnąć przede wszystkim władza na Ukrainie. Warunkiem budowy normalnego demokratycznego systemu na Ukrainie jest poszanowanie dla praw opozycji. I my dzisiaj stąd musimy to powiedzieć bardzo wyraźnie. Ale musimy sobie też w tej Izbie powiedzieć jedną rzecz bardzo wyraźnie. To jest doświadczenie Czech, Słowacji, także Wschodnich Niemiec. Nie ma w tej części Europy prawdziwej modernizacji, jeżeli nie jesteśmy w stanie wypowiedzieć przez swoje usta, że dla Ukraińców, nie dla tej czy innej władzy, jest miejsce w Europie. Choć nie dziś, choć nie za kilka lat, to ta perspektywa jest. Bez powiedzenia wyraźnie o tej perspektywie i mówię to do wszystkich przyjaciół ze wszystkich stron Europy będziemy współuczestniczyli w konserwowaniu źle funkcjonujących systemów demokratycznych na Wschodzie. Nie miejcie co do tego złudzeń. To jest bardzo prosta rzecz.